La Géorgie a démontré, ces dernières années, une volonté très claire de rapprochement avec l'Union, une volonté politique mais surtout une volonté concrète, qui s'est traduite par un certain nombre de réponses à tous les critères qui avaient été exigés et imposés, comme cela a été rappelé à l'instant, et qu'elle a réalisé toutes les avancées nécessaires afin de pouvoir bénéficier de ce régime de libéralisation.

Elles doivent être maintenues, consolidées et pérennes dans tous les domaines clés que sont l'indépendance et le pluralisme des médias, l'indépendance de la justice, le respect des droits des minorités ainsi que la lutte contre la criminalité organisée. Cet accord marque une étape importante dans l'approfondissement des relations, mais aussi parce que la Géorgie est un acteur, un partenaire clé, un partenaire stratégique dans le cadre de la politique européenne de voisinage et plus particulièrement du partenariat oriental. Je pense notamment et j'insiste à la coopération dans le domaine des affaires intérieures et de la lutte contre la criminalité organisée. Dans ce contexte, dans notre contexte géopolitique extrêmement instable et pour certains citoyens, angoissant, il n'y a pas besoin de longs commentaires pour comprendre combien il est stratégique d'établir des relations privilégiées avec ces pays du sud du Caucase, pour en faire des partenaires et